Señor presidente, este Reglamento es una propuesta novedosa, ya que no existía legislación al respecto, solamente el Reglamento de exportación, que se refiere únicamente a bienes europeos. Y considero que es especialmente relevante al ser este año, 2018, el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

y por otro, asegurar la preservación del patrimonio cultural de estos países. Además, debíamos compaginar estos objetivos fundamentales, para que el mercado de arte europeo no se viera perjudicado por una reglamentación demasiado estricta, lo que complicaría el mercado legal y habitual de los comerciantes, casas de subastas y museos europeos. No ha sido una tarea fácil, ya que había muchos intereses contrapuestos, pero creo que hemos logrado consensuar un texto equilibrado, por lo que nos felicitamos de que los objetivos que señalaba antes se hayan cumplido.